Ik beschrijf hier een reëel gevaar dat Egypte loopt, namelijk om ten prooi te vallen aan de islamitische moslimbroeders.

Dat vind ik een heel belangrijk signaal vandaag en ik hoop dat u mij daarin zult steunen.